C'est une ville qui a un lien ancien avec l'Italie passer du Piémont à Lyon, et l'inverse, c'est ce qu'ont fait les fondateurs de la soierie lyonnaise au XVIe siècle et des générations d'Italiens après eux. Je veux vous parler du Lyon Turin, dont il est incroyable ici d'entendre qu'il est encore un projet. En réalité le Lyon Turin ne fait pas que relier deux villes, de même que le tunnel sous la Manche ne relie pas Douvres à Calais, mais le Royaume Uni tout entier au reste de l'Union. Le Lyon Turin constitue le maillon central du corridor méditerranéen depuis Algésiras jusqu'à Budapest. Mais je vous parle de lien entre les peuples, alors que le rapport Ponti parle, lui, principalement d'argent. Ce rapport refait les calculs faits par les experts précédents et réussit à trouver que le Lyon Turin coûterait à l'État italien. C'est vrai que certaines recettes seront en baisse, comme les taxes sur le carburant et sur le produit des péages autoroutiers. Eh oui, il y aura moins de circulation routière, moins de camions, mais surtout moins de pollution. Ma question, Monsieur le Premier ministre est la suivante ne pensez vous pas que le lien ancien et fraternel qui lie nos deux pays mérite mieux que ce rapport Ponti, où l'on ne trouve ni rigueur méthodologique, ni souci environnemental?